herra forseti ég mæli hér fyrir tillögu um heimild til að fullgilda fyrir hönd okkar íslendinga fríverslunarsamning millum ríkja efta og hong kong kína þennan samning undirritaði ég í fyrra tuttugasta og fyrsta júní í liechtenstein þá óska ég jafnframt heimildar til þess að fullgilda samning milli sömu aðila um vinnumál sem gerður var samhliða

er af svokallaðri annarri kynslóð fríverslunarsamninga að inniheldur þess vegna auk ákvæða um vöruviðskipti líka ákvæði um þjónustuviðskipti fjárfestingar hugverkaréttindi opinber innkaup samkeppni viðskipti og umhverfismál stofnanaákvæði og ákvæði um lausn ágreiningsmála á vörusviðinu tryggir þessi samningur okkur fríverslunarkjör til hong kong kína fyrir iðnaðarvörur sjávarafurðir og unnar landbúnaðarvörur með samningnum fá efta ríkin meðal annars aukinn markaðsaðgang hjá hong kong kína fyrir sjóflutningsþjónustu fjármálaþjónustu og viðskiptaþjónustu eins og ég gat um í upphafi máls míns herra forseti var samhliða þessum samningi líka gerður samningur á millum efta ríkjanna og hong kong kína um vinnumál

um að virða meginreglur alþjóðavinnumálastofnunarinnar og að þeir muni ekki beita reglum um vinnumál sem óréttmætum viðskiptahindrunum samningurinn um vinnumál mun öðlast gildi á sama degi og fríverslunarsamningurinn sem er aðalefni þessarar þingsályktunartillögu tvíhliða landbúnaðarsamningurinn á milli íslands og hong kong kína er jafnframt gerður með vísan til fríverslunarsamnings eins og oft er háttur á þegar slíkir samningar eru gerðir samningurinn tryggir tollfrjálsan aðgang fyrir óunnar landbúnaðarvörur til hong kong kína og í staðinn mun ísland meðal annars fella niður toll af ýmsum tegundum matjurta kornmetis léttvíni og ávaxtasafa ég legg til herra forseti að þegar þessari umræðu lýkur verði þessari tillögu sem og þeim sem ég hef þegar mælt fyrir vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar